Die EZB ist unabhängig, nicht weisungsgebunden, eigenverantwortlich anhand ihres Mandats.

Das passt ja nicht zusammen. Drittens Natürlich gibt es Probleme mit der EZB. Die EZB hat gedacht, sie könnte gegen die Produktivitätsfortschritte der IT Industrie und gegen sinkende Ölpreise mit der Geldpolitik die Wirtschaft ankurbeln das war ein Fehler.

Warum haben wir keine Stimmrechte anhand der Haftungsanteile?

Wieso ist es nicht möglich gewesen, tatsächlich Staaten und Banken zu trennen? Nein, die lockere Geldpolitik hat die Banken noch näher an die Staaten herangeführt. Also eine Reihe von kritischen Punkte, über die man diskutieren kann und muss.